der EVP ist und dass man wirklich jene Lösungen findet, um aus der Krise herauszukommen. Kollege Daul, am Nachmittag werden wir dann sehen, wie ernst der Applaus gemeint war.

wird sie nicht sehr begeistern. Ich will das nicht lächerlich machen, was Sie gesagt haben, ich nehme das ernst. Ich will nur darauf aufmerksam machen, was wir wirklich brauchen.

Wir haben ein Verschuldungsproblem, die Schulden sind im Wachsen und nicht im Sinken begriffen, weil unsere Regierungschefs noch nicht begriffen haben, worum es geht, und nicht den Mut haben, das, was Sie vorgeschlagen haben und was wir vorgeschlagen haben, anzupacken, dass wir gemeinsam das Schuldenproblem lösen. Plötzlich redet man von einer Bankenunion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erinnert Euch doch Vor zwei Jahren haben wir das vorgeschlagen. Die Kommission war in dieser Richtung, und die Regierungsleute und die Finanzminister haben gesagt Nein, nein, nein, das ist viel zu viel!, und Diese europäische Überwachung der Banken muss reduziert werden.

Zwei Jahre Bedenkzeit brauchen die Regierungschefs!

Das ist die Situation heute.

Da waren sehr viele junge Menschen dabei, die haben etwas gemacht und nicht nur geschimpft, dass nichts geschieht. Sie haben ein kleines Unternehmen gegründet, sie haben Startups aufgebaut. Aber sie haben gesagt Und wo ist jetzt die Nachfrage, wo kann ich mein Produkt absetzen? Wer sorgt jetzt dafür, dass es Wachstum gibt? Wer investiert in die Infrastruktur? Daher sage ich Ja, wir können über ein Abkommen reden, sehr ernsthaft. Aber jetzt müssen wir handeln.

Wenn jetzt viele sagen Wachstum ja, aber Budget nein, oder wir reduzieren das Budget, wie unsinnig ist

Daher müssen wir gemeinsam diesen Weg

Aber es war eine gute Initiative, die gesetzt worden